Wir haben Frühling am Mittelmeer, aber wir haben Winter am Golf und in Syrien.

Wir haben mehrere Hundert Tote zu beklagen.

Wir wollen so schnell wie möglich und das ist eine Forderung, die sich der Rat zu eigen machen sollte und die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dort vertreten sind, auch vorbringen sollten eine Sondersitzung des Menschenrechtsrates in Genf.

Es sollten sich sowohl die Agenturen als auch diese Magazine fragen, ob das wirklich gut ist.